Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen! Die Zahlen sind tragisch, sie sind eindrucksvoll, und ich denke, wir sollten uns jetzt wirklich konkret darauf verständigen, wie wir denn weitermachen wollen vonseiten der Europäischen Union. Ich habe mir die letzten Zahlen, auch die Schätzungen der Vereinten Nationen angesehen, und demnach befindet sich ein Viertel der Bevölkerung auf der Flucht.

Natürlich müssen wir diesen Ländern helfen, vor allem auch, weil sie intern jetzt auch Probleme bekommen. Ich will hier insbesondere einmal die Türkei erwähnen.

Ich denke, die Europäische Union muss jetzt endlich aufhören zu diskutieren, sie muss jetzt endlich Druck auf die Mitgliedstaaten ausüben, dass wir hier Flüchtlinge aufnehmen, insbesondere diejenigen, die am schwächsten sind, nämlich Frauen und Kinder, um dann letztendlich auch mit finanziellen Mitteln und mit Güterbereitstellungen weiter helfen zu müssen.